setning alþingis var óvenjutilkomumikil samveran í dómkirkjunni og athöfnin hér í þinghúsinu vitnuðu um vinskap fólks sem allt gegnir mikilli ábyrgð fyrir þjóð sína loksins er íslenski þjóðfáninn kominn í þingsal þar sem hann á heima en undir merkjum þessa fána höfum við sótt fram og sigrað við þingsetninguna átti ég tal við salome þorkelsdóttur fyrrum forseta alþingis hún sagði við mig ég óska þér til hamingju að vera kominn í stjórnarandstöðu og bætti við að bæði menn og flokkar hefðu gott af því að takast á við hvort tveggja við framsóknarmenn horfum nú fram á veginn og þrátt fyrir ósigur í kosningum erum við bjartsýn fyrir hönd íslendinga og munum endurreisa flokkinn okkar í tapi þínu kunna tækifæri þín að liggja í ósigrum þínum sigrar morgundagsins andstreymi á að kenna okkur mikilvægt umburðarlyndi samúð og sjálfstjórn dyggðir sem eru hverjum og einum mikilvægar winston churchill tapaði kosningum eftir að hafa sigrað í styrjöldinni fyrir þjóð sína og okkur sem unnum frelsinu við framsóknarfólk munum áfram berjast ótrauð fyrir þeim málum sem okkur þykja skynsamleg fyrir land og þjóð forsætisráðherra hefur hér í kvöld flutt þingi og þjóð stefnuræðu sem lýsir góðri stöðu íslands til að halda áfram að vera á topplista yfir framsæknustu þjóðir heimsins þjóð sem ekki glímir við atvinnuleysi þjóð sem á gnægð af bjartsýni og áræði nú er mikilvægt að ríkisstjórnin og forsætisráðherra stýri þjóðarskútunni fram hjá skerjum og ölduróti ógnir dagsins liggja í verðbólgu og þenslu í atvinnulífinu ógnir dagsins liggja í himinháum vöxtum sem reyna á skuldir unga fólksins og þanið atvinnulíf og hagkerfi ógnir dagsins liggja ekki síst í því að forsætisráðherra er værukær og telur að allt bjargist af sjálfu sér forsætisráðherra kunni sem fjármálaráðherra þá ég starfaði í ríkisstjórn að ná fram snertilendingu og þannig að forða okkur frá áföllum í efnahagsstjórninni það þarf og verður að stíga á bremsur hagstjórnin er nú öll í höndum seðlabankans davíð oddsson seðlabankastjóri er orðinn vélstjóri á þjóðarskútunni hann er sótugur upp fyrir haus við að smyrja og kæla vélarnar hefur eina handbremsu sem hann beitir ótæpilega og hækkar stýrivexti látlaust það hriktir í gengið samfylkingin kann lítið í efnahagsstjórn og er farin að gera hróp að hinum dygga þjóni í seðlabankanum samfylkingin ræðst að gjaldmiðlinum krónunni og telur að evran leysi allan vanda í einu vetfangi það er pólitískt verkefni að meta stöðu gjaldmiðilsins það gera menn ekki í flýti og flaustursskap það sjá allir menn að ríkisstjórnin verður ásamt atvinnulífi og sveitarfélögum að greina vandann og stíga á bremsu handbremsan ein dugar ekki byggingageirinn er of þaninn þúsundir íbúða eru í byggingu yfir tuttugu þúsund erlendir verkamenn eru í landinu lögmál um framboð og eftirspurn virka ekki lengur á þessum markaði það er verið að byggja heilu þorpin og ég spyr hver ætlar að búa í öllum þessum húsum það vantar alls staðar fólk til starfa ekki síst í þjónustustörf það er launaskrið og kjarasamningar lausir ofan í þessa stöðu fara ráðherrar sjálfstæðisflokksins offari og boða skattalækkanir sem væru olía á eldinn við framsóknarmenn erum talsmenn skattalækkana þegar horft er til framtíðar síðast lækkuðum við matarskattinn um helming en nú tek ég undir orð hagfræðinganna það er þörf á varúð annars er spaugilegt að fylgjast með nýjum ráðherrum og hamingju þeirra björgvin sigurðsson viðskiptaráðherra botnar til dæmis ekkert í útrás íslendinga þegar hann stendur á bryggjusporðinum í kaupmannahöfn segir hann að útrásin hafi hafist fyrir tíu árum með jarðskjálfta og endað í eldgosi í minni sveit voru þetta kallaðar náttúruhamfarir en útrásarvíkingurinn frá skarði sér ef til vill tækifæri til útflutnings á nýjum sviðum við framsóknarmenn lögðum á það áherslu í ríkisstjórn á síðustu árum að skapa ný umsvif á íslandi með umbreytingu á ríkisrekstri í banka og peningakerfinu að erlend fjárfesting ætti sér stað og að íslensk fyrirtæki stækkuðu markað sinn með útrás íslenska útrásin er ekki talin stafa af náttúruhamförum heldur því að hin miklu verkefni að hafa skapað tæknikunnáttu í landinu við eigum fjármagn og öflugt fólk íslendingar eru eftirsóttir til að vinna með öðrum þjóðum bæði á fjármálamörkuðum og í dýrmætum auðlindum þar sem endurnýjanleg orka er forseti íslands er kallaður fyrir þingnefndir í bandaríkjunum til að segja frá reynslu okkar við nýtingu jarðhitans allt er þetta nýr veruleiki sem framsýnir stjórnmálamenn lögðu grunn að annars ber talsvert á sundurlyndi í ríkisstjórninni og deilum skömmu eftir brúðkaupið össur skarphéðinsson er hamingjusamur með að vera orðinn ráðherra á nýjan leik hann vaknar oft á nóttunni og strýkur yfir grásprengt skeggið gamli byltingarsinninn stenst ekki mátið og tekur hamskiptum í bloggheimum hann er stjórnarsinni á daginn en stjórnarandstæðingur á nóttunni hann blótar á laun hann veit sem er að ingibjörg sólrún gísladóttir sveik sitt stærsta fyrirheit það er um að gera samfylkinguna að

versta aðgerð ríkisstjórnarinnar er aðförin að sjávarbyggðunum forsætisráðherra segir í valhöll að ekki hefði náðst samstaða við framsóknarflokkinn um að skera þorskveiðikvótann niður í hundrað þrjátíu þúsund tonn þetta er rétt hjá forsætisráðherra við hefðum aldrei fallist á svo harkalegan niðurskurð við vildum fara hægar í sakirnar undir okkar tillögur tekur nú fólkið í sjávarbyggðum hæstvirts utanríkisráðherra ég hélt samt sem áður að allar tillögur sneru að því að fjölga þorskum í sjónum ég sé

lofuðu mótvægisaðgerðum en þegar þær litu svo dagsins ljós stóð ekki steinn yfir steini nema stór orð tunnan valt og úr henni allt ofan í djúpa keldu forsætisráðherra og sjálfur sjávarútvegsráðherra forðuðu sér daginn sem stóru orðin um marktækar aðgerðir urðu að engu það reynir á atvinnuveg sem er að tapa fimmtán til tuttugu milljörðum út úr sinni grein nú blasir víða við lokun og uppgjöf fyrirtækja í sjávarbyggðum ríkisstjórnin áformar miklar breytingar á stjórnarráðinu það er sjálfsagt og eðlilegt að huga að endurskipulagningu stjórnarráðsins en áform ríkisstjórnarinnar virðast handahófskennd ég ætla hér í fullri vinsemd að biðja báða formenn ríkisstjórnarflokkanna að gá að sér við framsóknarmenn höfum talað fyrir því á liðnum árum að fækka ráðuneytum og láta þau endurspegla þróun og stöðu í íslensku samfélagi þessar breytingar geta verið mikilvægar en við skiljum ekki það sem gerðist á þingvöllum og nú er verið að undirbúa við gagnrýnum þær fyrirætlanir að sveitarstjórnarmál fari til samgönguráðuneytisins og að skógrækt og landgræðslan fari undir umhverfisráðuneyti skógrækt og landgræðsla eru landbúnaðarmál um alla veröld þetta gefur til kynna að þessi moðsuða stjórnarflokkanna hafi verið samin í miklum flýti og sé liður í hrossakaupum og stólaleikfimi þeirra á milli eigi skal höggva forsætisráðherra heldur byggja upp og horfa til öflugrar skilvirkrar og eðlilegrar stjórnsýslu svo skil ég auðvitað ekkert í því að setja tvo hæstvirtur ráðherra í pínulítil ráðuneyti þau allra minnstu í allri veröld með fimm og sex menn á bak við sig stjórnarandstaða gegnir stóru hlutverki í þinginu hún á að vera svipa og samviska í þjóðfélagi mikilla efnahagslegra framfara eigum við að virða hvert annað botnlausar skammir valda því oftast að menn missa heyrnina hér tökumst við á með snörpum hætti markmiðið er eitt íslandi allt ísland er á framfaravegi við okkur blasir gnægð tækifæra við verðum hins vegar að hemja skepnuna leita að jafnvægi og þjóðarsátt það á við um þróun ofurlauna það á við í byggðum þar sem kyrrstaða og samdráttur ríkir hraðinn er mikill og þjóðfélagið eins og heimilin hratt keyrt það er mikilvægt að ríkisstjórnin velji besta vaðið á hinu straumþunga fljóti